Zprávu kolegy Favy jsem sice podpořila, ale mám zásadní výhrady k názvu směrnice postihy zaměstnavatelů státních příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem. Je to pokrytectví, vždyť práce na černo se týká také milionů evropských dělníků, řemeslníků, pomocníků v domácnostech a dalších a harmonizace sankcí se přece musí týkat práce na černo nehledě na to, odkud zaměstnanec pochází.